Señor Presidente, señora Comisaria, sabemos que usted comparte la preocupación de este Parlamento. Solo un comentario más, porque en las próximas semanas la credibilidad y el futuro de Europa están en juego. Solo quiero decir que voy a hacer un llamamiento desde aquí al Consejo exigiendo una propuesta seria y responsable que apueste decididamente por la ciencia y la innovación. Es mucho como hemos dicho todos lo que está en juego nuestro crecimiento, la creación de empleo y nuestro sistema social, del que tanto presumimos, todo ello depende de una economía dinámica, competitiva y basada en el conocimiento.